andaðist sunnudaginn tuttugasta og áttunda október hún var sextíu og eins árs að aldri kristín s kvaran var fædd í reykjavík fimmta janúar nítján hundruð fjörutíu og sex foreldrar hennar voru hjónin stefán guðmundsson innheimtumaður og guðrún benediktsdóttir verslunarmaður kristín s kvaran stundaði nám í fósturskóla íslands nítján hundruð sjötíu og þrjú til nítján hundruð sjötíu og sex og við barnevernsakademiet í ósló veturinn nítján hundruð sjötíu og sjö til nítján hundruð sjötíu og átta hún var forstöðumaður dagvistarheimila hjá reykjavíkurborg nítján hundruð sjötíu og sex til nítján hundruð sjötíu og sjö og nítján hundruð áttatíu til nítján hundruð áttatíu og eins og hjá hafnarfjarðarbæ nítján hundruð áttatíu og tvö til nítján hundruð áttatíu og þrjú kennari í hagnýtri uppeldisfræði var hún við fósturskóla íslands nítján hundruð sjötíu og átta til nítján hundruð áttatíu hún stofnaði og gaf út bæjarblað í garðabæ nítján hundruð áttatíu og sjö til nítján hundruð níutíu heiti þess var blaðið okkar og var hún ritstjóri þess enn fremur vann hún við ríkissjónvarpið og stöð tvö að sjónvarpsþáttum um neytendamál og umræðuþáttum á árunum nítján hundruð áttatíu og átta til nítján hundruð níutíu og leysti auk þess af á fréttastofu frá árinu nítján hundruð níutíu starfaði hún sem kaupmaður og heildsali til dauðadags kristín s kvaran átti sæti í stjórn fóstrufélags íslands síðar félags íslenskum leikskólakennara frá nítján hundruð sjötíu og átta og var formaður þess nítján hundruð áttatíu til nítján hundruð áttatíu og eitt hún var formaður neytendafélags reykjavíkur og nágrennis nítján hundruð áttatíu og sex til nítján hundruð áttatíu og átta og sat í stjórn norræna félagsins í garðabæ frá nítján hundruð áttatíu og sjö formaður þess frá nítján hundruð áttatíu og átta til nítján hundruð níutíu og fjögur árið nítján hundruð níutíu og níu var hún formaður í stjórn sambands norrænu félaganna þá var hún formaður norræna félagsins á íslandi í alþingiskosningunum nítján hundruð áttatíu og þrjú var kristín s kvaran í kjöri í reykjavík fyrir hið nýstofnaða bandalag jafnaðarmanna og hlaut kosningu sem landskjörinn alþingismaður hún sat á fjórum þingum alls í þrjú ár starfaði hún innan bandalags jafnaðarmanna en þegar þau samtök sameinuðust alþýðuflokknum kaus hún að ganga til liðs við þingflokk sjálfstæðismanna var hún upp frá því stuðningsmaður sjálfstæðisflokksins og virk í starfi fyrir hann kristín s kvaran hafði verslun að aðalstarfi en áhugasvið hennar voru mörg hún menntaðist til starfa fyrir börn og lét jafnan málefni þeirra sig miklu varða á alþingi sat hún lengst í menntamálanefnd og félagsmálanefnd hún átti lengi þátt í félagsskap um norræna samvinnu og var þar valin til formennsku hún reyndist öflugur talsmaður þeirra sjónarmiða sem hún bar fyrir brjósti en þingsetu hennar lauk árið nítján hundruð áttatíu og sjö hélt hún áfram afskiptum af þjóðmálum á öðrum vettvangi hún var einlæg og heiðarleg í málflutningi og trú sínum málstað sem hún kaus að helga krafta sína ég bið þingheim að minnast kristínar s kvaran með því að